forseti við höfum

mikið í pípunum með það að fólk sé að ræða saman hér um lok þinghaldsins fyrir jólin að menn séu eitthvað að ráða ráðum sínum og ég vil bara fullvissa forseta um að það er greinilega ekki hér í þingsalnum sem lausnir eru að skapast akkúrat þessa dagana þannig að ég tel mikið óráð af forseta að keyra þennan fund hér inn í kvöld og nótt ég held að það væri ráðlegra að við hættum á skaplegum tíma núna fyrir helgi og fólk reyndi að stinga saman nefjum og hittast yfir helgina við viljum væntanlega í tilefni dagsins halda því til haga að starfsáætlun er lokið í dag ellefta desember er í dag starfsáætlun er lokið og það er töluvert eftir þó að allir samningar tækjust núna á næsta klukkutíma ættum við nokkra daga í land með það að ljúka þinghaldi hér fyrir jól þannig að ég hvet forseta til að sýna stjórnvisku í því að leiða ólík sjónarmið saman frekar en að viðhafa hér gamaldags aðferðir um langa þingfundi